Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Eine freie Wahl haben sollen in Bezug darauf, was sie machen wollen, wozu sie gehören wollen, in welcher Weise sie mit anderen Ländern zusammenarbeiten wollen, in welchen Allianzen, Assoziierungen oder wie auch immer das geschehen soll. Dies die Seele und der Inhalt des Helsinki Abkommens und des internationalen Rechts, dies ist die souveräne Entscheidung eines jeden Staates.

Deswegen ist es nicht akzeptabel, wenn ein Land wie Russland Instrumente der Handelspolitik, der Energiepreise oder was auch immer benutzt, um diese Entscheidung so zu beeinflussen, dass es keine freie Entscheidung mehr ist, oder wenn im Fall von Armenien sogar sicherheitspolitische Argumente und Druckinstrumente eingeführt werden.

diese letzten Schritte zu machen.